Jurnalistul a primit amenințări cu moartea încă din 2007, când a fost emisă o fatwa iraniană, prin care se cerea uciderea sa.

Autoritățile iraniene au obligația să coopereze pe parcursul anchetei cu informații reale și cu probe. În plus, autoritățile iraniene trebuie să interzică urgent clericilor iranieni să solicite public uciderea unor oameni. Rezultatul deci și răspunderea pentru această anchetă sunt în mare măsură legate de Iran. Cer autorităților din Azerbaidjan să facă tot le stă în putință pentru protejarea vieții și siguranței celor care trăiesc în Azerbaidjan și pentru care a fost solicitată fatwa, adică cererea de a fi uciși.